Y paso a mi explicación de voto en cuanto a la Directiva de los consumidores celebro la adopción de esta Directiva, que supone un paso adelante en la construcción europea y en la protección de los derechos de los consumidores pero, al mismo tiempo, lamento que la adopción de varios artículos de la Directiva suponga la desprotección de muchos consumidores y usuarios españoles que se van a ver privados de determinados derechos que ya estaban recogidos en la legislación española. Por eso, hoy los socialistas españoles hemos votado en contra de varios artículos artículo 9, en cuanto a la armonización máxima de los requisitos de información de los contratos a distancia artículo 17, apartado 2, la posibilidad de cobrar al consumidor por el uso normal del bien durante el plazo de desestimiento